Tengo a salutare l'onorevole Harbour riconoscendogli una grande capacità è stato un leale protagonista di tante battaglie politiche, di tanti dibattiti, ha guidato molto bene la commissione,

Senza uno stretto rapporto fra Parlamento e Commissione è difficile legiferare all'interno dell'Unione europea, anzi un'Europa sempre più democratica dovrà vedere rinsaldarsi ogni giorno di più il legame tra esecutivo e Parlamento.